þetta er nú alveg með ólíkindum varðandi varnarsamninginn og viðræðurnar við bandaríkjamenn um varnarsamninginn er alveg ljóst að framsóknarflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn saman í ríkisstjórn hafa farið með það mál eins og önnur mál og þessir flokkar hafa stutt hvorn annan í því þannig að það þýðir nú lítið fyrir háttvirtan þingmann össur skarphéðinsson að koma hingað upp og reyna að búa til einhverjar tvær stefnur í því máli eða eitthvað slíkt að reyna að koma einhverju illu til leiðar á milli þessara flokka það er alveg fráleitt hér var háttvirtur þingmaður að túlka ræðu hæstvirts forsætisráðherra á fundi miðstjórnar framsóknarflokksins núna fyrir stuttu þar var ekkert hæstvirts utanríkisráðherra að vega að sjálfstæðisflokknum alls ekki hann var bara að draga fram viðræðurnar hvernig staðan væri í þeim málum ég get nú ekki tekið undir það sem háttvirtur þingmaður össur skarphéðinsson talar um að það sé eitthvað verið að klúðra málum alls ekki hvernig getur háttvirtur þingmaður haldið því fram hann hefur fengið allar upplýsingar um þetta mál miklu meiri upplýsingar en aðrir þingmenn og ég bara spyr hvernig halda þingmenn að staðan væri hér núna ef samfylkingin færi með þessi mál við getum ekki einu sinni skilið stefnuna sem samfylkingin hefur eru rússarnir komnir já ætli það ekki bara maður getur örugglega séð fyrir sér og þá væri nú málið aldeilis í klúðri fyrst að maður áttar sig ekki á stefnu samfylkingarinnar gagnvart varnarsamningnum þið sitjið á girðingunni þið segið bæði við viljum hafa varnarliðið og við viljum að það fari af hverju hafið þið ekki skýra stefnu í þessu máli þetta er það stórt mál að þið verðið að hafa skýra stefnu